Azzal szeretném kezdeni, Elnök Úr, hogy teljes mértékben egyetértek Weber asszonnyal, és a Magyarország vitánál nagyjából ugyanezt mondtuk el mi is.

Azt szeretném hozzátenni, hogy meglehetősen érdekes demokráciafelfogással találkozom itt a szocialista és liberális képviselők részéről. És különösen a magyar kollégáim részéről, szocialista kollégáim részéről, akik minden felszólalási lehetőséget megragadnak, hogy rúgjanak egyet saját kormányukba. Elfelejteni látszanak azt a nem mellőzhető tényt, hogy egy ideiglenes kormány alkotmányellenes és jogállamiság ellenes lépéseiről vitázunk itt most, és nem arról a tényről, hogy Magyarországon egy demokratikusan megválasztott, kétharmados többséggel felhatalmazott kormány próbálja a rendszerváltáskor elmaradt reformokat pótolni. És helyrehozni az egymást követő szocialista kormányok által nyolc év alatt tönkretett ország állapotát. Ezt a hazug, csúsztatással teli párhuzamba állítást a leghatározottabban visszautasítom.